Am votat în favoarea acestui raport, care este un raport anual, un document de poziție și, în special, un document care ar trebui să aibă o viziune. Sigur, el continuă linia clasică de abordare a Uniunii Europene nu aduce foarte multe lucruri noi în această abordare însă, pentru mine, a fost important faptul că, în componenta de securitate a politicii europene, raportorul a abordat câteva subiecte care sunt importante nu numai pentru viitorul unei politici comune, sensibil în acest domeniu, dar și pentru vizibilitatea și forța Uniunii Europene în afara granițelor ei. Mă refer la faptul că s a salutat întărirea capacității Serviciului de Acțiune Externă de a acționa în linia prevenirii conflictelor. Cred că alocarea în viitorul buget a unei sume semnificative este foarte importantă. În al doilea rând, un aspect pe care doresc să îl subliniez este comerțul cu armament. O poziție comună în vederea negocierii viitorului tratat este cheia succesului în acest domeniu.